Hlasoval jsem pro přijetí tohoto návrhu, jelikož představuje důležitý krok směrem k větší ochraně základních lidských práv při využívání dat velkého objemu. Na jednu stranu mají tato data obrovský potenciál pro rozvoj ekonomiky a dají se využít např.

Proto je do budoucna potřeba zavést právní rámec, který efektivně zamezí zneužívání těchto dat a který zajistí transparentní postupy jejich analýzy.